Señor Presidente, el Estado de la Unión incluye 25 millones de parados, opiniones públicas enfrentadas y un incremento de las desigualdades. La Comisión que usted preside se arriesga, como ninguna otra antes en la historia, a dejar como legado haber tolerado el repliegue del método comunitario y el incremento de los repliegues nacionales y del método intergubernamental. El Tratado de Lisboa hizo de este Parlamento el más poderoso de la historia, no solamente para enmendar la supervisión bancaria, sino también para recordar los problemas que plantean los derechos de la ciudadanía, la libre circulación de personas, la integración social y la cohesión territorial en la Unión Europea, además del deterioro de la confianza mutua entre los Estados miembros. Y, por eso, creo que este Parlamento tiene la obligación de expresar el malestar frente a un diagnóstico erróneo en el manejo de la crisis, una estrategia fallida y un recetario que ha producido un daño social catastrófico. Y, por tanto, debe postular otra Europa con un incremento del presupuesto europeo y un pacto fiscal que combata el fraude, los paraísos fiscales y las inequidades dentro de los Estados miembros, y entre Estados miembros, para permitir el mantenimiento del modelo social sin derruirlo.